Die Vorgehensweise in einem horizontalen Ausschuss war neu. Wir haben nicht mit Fachleuten in einer Gruppe diskutiert, sondern wir haben mit Leuten aus dem Verkehrsbereich diskutiert, wir haben richtigerweise mit Leuten aus dem Wirtschaftsbereich diskutiert und natürlich auch mit Leuten aus dem Energiebereich. Da war ganz klar, dass die ersten Stunden und Tage der Debatte etwas rauer waren, weil das ein neues Thema war.

Im Grunde ist das heutige Ergebnis, dass wir gemerkt haben, dass diese horizontale Zusammenarbeit eine ganz große Chance ist, und wir sollten bei der nächsten Zusammensetzung des Parlaments darauf achten, dass Menschen mehr miteinander sprechen und nicht einzelne Gruppen gegeneinander. Das ist der größte Vorteil dieses Ausschusses gewesen. Wir hatten ganz hochrangige Experten eingeladen Friedensnobelpreisträger Pachauri, die Wissenschaft, die Forschung, die Politik natürlich. Am Ende haben wir heute ein Ergebnis in der Hand, das uns zeigt, dass der Bericht sehr positiv ausgefallen ist. Wir wissen sehr genau, dass mit Verboten, mit Sanktionen und mit Verzichten relativ wenig zu erreichen ist.

Unser Ziel muss sein, dass die Ingenieure in Europa jeden Morgen mit großer Freude aufstehen und versuchen, effizientere Maschinen in dieser Welt zu bauen, um die Rohstoffe unserer Kinder besser und wesentlich effizienter zu nutzen.

Genau darin liegt die Chance die Chance nämlich, dem Bürger klar zu machen, dass er selbst auch mit einem Drittel an diesem Klimawandel beteiligt ist, zum Beispiel mit seiner Heizung im Haus.

Das ist das Schöne. Wir brauchen nicht einen Bösewicht zu suchen, sondern wir sind alle aufgefordert, in eine innovative Richtung zu diskutieren. Das freut mich ganz besonders. Es ist auch klar, dass dieser Bericht ausgewogen ist das möchte ich noch einmal ausdrücklich sagen weil er eben keine Parteiprogramme darstellt.

wir daran arbeiten. Ich hatte gerade gesagt, dass wir die Bürger beteiligen sollten, damit sie an ihren eigenen Häusern etwas tun können. Da kann die lokale Politik, da können die Industrie und Handelskammern und die Handwerksverbände eine Menge an Motivation und Informationsarbeit leisten.

Wenn wir das verstehen, dann hat sich diese Aufgabe gelohnt.